Dovolím si len pripomenúť, že v Európskom parlamente sme prísnejší regulačný rámec požadovali ešte v roku 2011 a poukazovali sme na potrebu znížiť nadmerné spoliehanie sa na ratingové agentúry. Ratingy by sa mali považovať za informácie, ktoré treba brať do úvahy, avšak agentúry by nemali mať osobitné postavenie a ani by nemali automaticky ovplyvňovať činnosť hospodárskych a finančných subjektov a verejných inštitúcií. Je neprijateľné, aby načasovanie a forma zverejnenia ratingov vyplynula z jednostranných rozhodnutí ratingových agentúr.

Hodnotenie musí byť spojené s jasnými kritériami a jasnou metodikou. Na záver by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že je to prvýkrát, keď máme plán na vytvorenie európskej verejnej ratingovej agentúry.